Iedereen is hartelijk welkom wanneer om drie uur vanmiddag de World Watch List 2013 wordt gepresenteerd. Dat is een overzicht van de landen waar het voor christenen gevaarlijk is om te leven.

Maar ook zal tot in detail worden verteld dat in veel landen de christenvervolging sterk toeneemt, met name in Afrikaanse landen zoals Mali, Ethiopië, Kenia en Nigeria. Daar worden elke week voorgangers en kerkgangers vermoord en kerken platgebrand.

De nieuwe islamitische machthebbers zijn beslist niet zo tolerant als wij mochten hopen. Daarom mijn concrete vraag aan het voorzitterschap wat gaat u eraan doen om de toenemende christenvervolging aan te pakken?